Domnule comisar, stimați colegi, clădirile sunt responsabile de 40 din consumul de energie primară și de 40 din emisiile de gaze cu efect de seră. De aceea a întreprinde cu caracter de urgență măsuri pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor reprezintă calea cea mai sigură, mai rapidă și mai puțin costisitoare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

și a clădirilor eficiente din punct de vedere energetic și, nu în ultimul rând, prin îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni, prin reducerea valorii facturilor pentru utilități. Noua propunere a Comisiei, de modificare a directivei existente prevede eliminarea pragului de 1000 de m 2 stabilirea unor cerințe minime de performanță energetică a clădirilor și un proces de convergență între cerințele minime stabilite la nivel național, promovarea clădirilor care produc local o cantitate de energie din surse regenerabile egală cu energia primară utilizată, finanțarea din surse publice doar a construcției de clădiri care respectă cerințele minime de performanță energetică. Parlamentul a introdus modificări importante precum extinderea scopului directivei pentru includerea sistemelor centralizate de încălzire și răcire, creșterea rolului și standardizarea formatului certificatelor de performanță energetică a clădirilor, stabilirea unei metodologii comune pentru stabilirea cerințelor minime de performanță energetică, implementarea în cazul instituțiilor publice a recomandărilor din certificatul de performanță energetică pe durata de valabilitate a acestuia, noi prevederi privind informarea consumatorilor, formarea auditorilor si a experților, precum și acordarea, începând din 2019, a autorizațiilor de construcție pentru clădirile care produc local energie din surse regenerabile, într o cantitate cel puțin egală cu energia produsă din surse convenționale, precum și introducerea de noi prevederi privind inspecțiile la instalațiile de încălzire sau răcire. Invit colegii ca în această săptămână să viziteze expoziția referitoare la acest tip de clădiri Net zero building care este prezentă în Parlamentul European, organizată împreună cu WWF. Deși directiva privind performanța energetică a clădirilor există din 2002, implementarea sa în diferitele state membre nu este satisfăcătoare. Statele membre au identificat lipsa finanțării ca fiind principala barieră în calea bunei implementări a directivei. De aceea, Parlamentul European a propus finanțarea măsurilor privind performanța energetică a clădirilor din Fondul European de Dezvoltare Regională, crearea unui Fond European pentru Performanță Energetică a clădirilor și promovarea energiei din surse regenerabile prin contribuția BEI, a Comisiei Europene și a statelor membre, posibilitatea utilizării unui TVA redus pentru servicii și produse din domeniul eficienței energetice a clădirilor, dezvoltarea unor programe naționale care să sprijine creșterea eficienței energetice a clădirilor prin adoptarea unor instrumente financiare și a unor măsuri fiscale specifice. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc raportorilor din umbră, personalului tehnic din Comisia ITRE, precum și personalului PESC din Comisia ITRE cu care am lucrat în mod exemplar.